Madame la Commissaire, Madame la Ministre, la nouvelle génération n'a jamais été aussi consciente des inégalités entre les femmes et les hommes.

Écoutons ces filles et ces garçons, ces femmes et ces hommes du monde entier qui exigent une société de dignité, une société de justice, une société d'égalité. C'est cela, l'Europe et ses valeurs.